Această propunere de directivă vizează ameliorarea anumitor prevederi referitoare la compoziția, utilizarea denumirilor rezervate, specificațiile de producție și etichetarea sucurilor de fructe în scopul asigurării unei mai bune distribuții în interiorul Uniunii Europene.

Am dorit o simplificare a normelor referitoare la refacerea aromelor și introducerea mențiunii privind eliminarea zahărului de pe lista ingredientelor autorizate. În același timp, există și propunerea în vederea autorizării unei perioade limitate pentru înscrierea mențiunii fără adaos de zahăr pe etichetele sucurilor de fructe. În ceea ce îi privește pe producători, trebuie să le acordăm acestora intervalul de timp necesar să se adapteze la această situație producția de sucuri fără adaos de zahăr și pentru a informa pe consumatorii tuturor produselor din toate statele că vor găsi în magazine produse noi, fără a avea această mențiune, în același timp cu cele produse până în prezent. Nu trebuie să uităm faptul că ei, consumatorii, trebuie să fie la curent cu toate schimbările prevăzute de noua directivă și, nu în ultimul rând, vreau să felicit raportorul pentru acest raport deosebit de important.